Acest raport vizează alinierea la prevederile Tratatului de la Lisabona, iar Comisia solicită ca, în baza tratatului, să fie conferite o serie întreagă de competențe legate de pescuitul ilegal.

Solicit însă Comisiei să exercite efectiv și eficient aceste competențe în combaterea pescuitului ilegal. În ultimii ani, braconajul a luat o amploare fără precedent în Marea Neagră. Anul trecut, autoritățile române au capturat 120 de ambarcațiuni de braconaj, majoritatea turcești sau ucrainene, așadar din state aflate în afara Uniunii sau care nu sunt supuse regulilor stricte europene.